Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, à cette heure un peu avancée de la journée, les élèves dorment, je le souhaite, les enseignants ne vont pas tarder à en faire autant, mais nous, nous veillons. En s'appuyant sur le dernier rapport de la Commission, sur le système des écoles européennes, notre rapport vise à améliorer le concept des écoles européennes qui doit être adapté aux nouvelles exigences économiques et aux mouvements de la société. Ce concept doit rester un modèle d'inspiration pour les systèmes scolaires nationaux, valorisant la citoyenneté européenne et favorisant le développement de la mobilité, ainsi que l'apprentissage des langues des pays membres, les langues des pays d'Europe. Voici les points principaux de ce rapport d'abord, il contient une série de priorités politiques pour améliorer ce modèle d'enseignement en Europe, notamment en l'asseyant sur une base juridique adéquate, selon le traité de fusion. L'actuel statut juridique a atteint ses limites et nécessite un changement profond qui serait de nature à permettre à l'Union de mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant, évidemment, se substituer à leurs compétences, mais aussi d'adopter des actes juridiquement contraignants au sens des articles 2 et 6 du traité de fusion.

Les écoles européennes doivent servir d'exemple d'enseignement en se fondant sur la diffusion de la culture, des valeurs, de l'intégration européenne et des langues européennes. Il est donc essentiel que les États membres coopèrent lors du développement de leurs programmes scolaires nationaux en mettant à profit l'exemple simple, et qui a fonctionné merveilleusement jusqu'à présent, des écoles européennes sur le plan pédagogique.

C'est dans cet esprit que le rapport insiste sur le fait que les titulaires du baccalauréat européen puissent solliciter leur admission dans toute université de l'Union une fois pour toutes, avec les mêmes droits que les ressortissants de cet État ayant des titres équivalents, car il est essentiel que ce baccalauréat soit reconnu automatiquement dans tous les États membres de l'Union. En cette période difficile, j'ai voulu souligner la nécessité absolue de rationaliser les coûts de gestion de ces écoles, sans qu'il soit question de remettre en cause les principes fondamentaux sur lesquels repose ce concept, et notamment l'enseignement dans la langue maternelle par des locuteurs natifs, afin de préserver la qualité de cet enseignement. De même, il me paraît essentiel de maintenir des conditions égales et équivalentes d'enseignement pour les enfants de toutes les communautés linguistiques des écoles européennes. C'est donc dans un souci d'équité que le rapport souligne, conformément à l'article 4 de la Convention portant sur le statut des écoles européennes, que l'on envisage de généraliser le recours aux langues dites véhiculaires pour l'enseignement de toutes les matières non fondamentales, sans que cela se fasse, bien entendu, au détriment des élèves dont la langue maternelle n'est pas une de ces langues véhiculaires. Il faut également, pour une bonne gouvernance des écoles européennes, que soit prise en compte très sérieusement la carence en personnel détaché. Elle doit être compensée par le recrutement local de chargés de cours dont les rémunérations devraient être prises en charge par les écoles. Il faut donc que le Conseil supérieur veille à ce que les États membres qui ne contribuent pas financièrement par des détachements de professeurs versent, ainsi qu'ils en ont l'obligation, une contribution équivalente au budget des écoles. J'ai tenu à réaffirmer par ailleurs que, surtout en ces temps difficiles, la prise en charge des élèves aux besoins éducatifs spécifiques reste une priorité, et j'ai demandé à cet égard au Conseil supérieur de veiller à ce que les coefficients soient appliqués à cette catégorie d'élèves lors du calcul de la taille des classes afin de préserver leur pleine intégration. Enfin, je réitère, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, ma demande au Conseil supérieur de s'attacher à trouver des alternatives pour permettre aux élèves qui ne parviennent pas à demeurer dans la filière de trouver des filières professionnelles.